Señor presidente, señor comisario, hoy debatimos tres propuestas que son cruciales para cumplir los compromisos europeos en energía y clima ligados a los acuerdos sobre reducción de emisiones un objetivo del 27 de energías renovables, un objetivo del 40 de eficiencia energética y un marco de coordinación de políticas energéticas como instrumento necesario para garantizar el cumplimiento de estos objetivos. Los objetivos son ambiciosos y razonables, y asumibles si arbitramos instrumentos adecuados para conseguirlos. En España consideramos esenciales los siguientes instrumentos. En primer lugar, las interconexiones, para poder cumplir el objetivo en materia de energías renovables.

Espero que en los años que quedan para cumplir estos objetivos esta vez se cumplan de verdad.